Madame la Présidente, voilà une résolution qui ne sert strictement à rien. Je me demande dans quel pays du monde on traite le gouvernement de dictature quand il perd les élections et qu'il le reconnaît, quand il perd les référendums et qu'il le reconnaît. Dans quel pays du monde est on d'accord pour soutenir un opposant qui stocke chez lui des armes de guerre et des bombes? Si vous faites cela, alors préparez vous à traiter de prisonnier politique n'importe quel terroriste que nous avons arrêté.

Parce qu'alors, il bénéficierait du silence complice de cette Assemblée, comme vous le faites pour l'Arabie saoudite, dont vous trouvez cependant le moyen de citer l'un des ressortissants, qui est président de la commission des droits de l'homme oui, un Saoudien, président de la commission des droits de l'homme de l'ONU pour montrer du doigt le Venezuela! La vérité, c'est que vous ne vous occupez que de ceux qui défendent les pauvres pour les fustiger et les discriminer. La vérité, c'est que tout cela participe à une entreprise de déstabilisation organisée par les États Unis d'Amérique, qui font des coups d'État institutionnels comme ils l'ont fait au Guatemala, comme ils l'ont fait au Brésil, comme ils l'ont fait au Honduras et que tout cela n'est qu'un moment de propagande internationale de l'OTAN et des États Unis d'Amérique. Cela ne vaut strictement rien et je dis la colère de ceux qui aiment les gouvernements qui défendent les pauvres.